virðulegi forseti þann sextánda júní síðastliðinn var samþykkt þingsályktun á alþingi þess efnis að ísland mundi skapa sér afgerandi sérstöðu í vernd tjáningar og upplýsingafrelsis og hefur sú tillaga verið nefnd í daglegu tali immi eða jafnvel imminn felur hún í sér að leitað verði leiða hér á landi til að styrkja tjáningarfrelsi málfrelsi upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vernd heimildarmanna og afhjúpenda verði tryggð tillagan var samþykkt í sumar og féll þá í hlut mennta og menningarmálaráðuneytis tillögunni samkvæmt að gera úttekt á lagaumhverfi og viðbúnaði ríkisins kanna möguleika á því að koma á fót alþjóðlegum tjáningarfrelsismiðlunum og halda alþjóðlega ráðstefnu um réttarreglur sem gilda um netið hluti tillögunnar var einnig sá að mennta og menningarmálaráðherra mundi upplýsa alþingi um stöðu verkefnisins innan stjórnarráðsins á þriggja mánaða fresti

fyrra en það er þá komið á dagskrá nú rétt er að nefna það líka í tengslum við þetta mál að það hefur vakið talsverða alþjóðlega athygli og í raun má segja að erlendir fjölmiðlar og fræðimenn hafi haft augun á íslandi og reynt að fylgjast með framgangi verkefnisins þannig að þetta hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana og það má meðal annars rekja til umfjöllunar á alþjóðlegum vettvangi bara almennt um upplýsingafrelsi kringum þau lekamál sem hafa komið upp en líka af því að ljóst má vera að ýmsir erlendir fjölmiðlar horfa hingað til prófmál hvernig takist að fara með þessa tillögu þannig að ég held að það sé rétt að háttvirtir þingmenn velti því fyrir sér þegar við ræðum núna um framgang málsins að þetta er undir smásjá umheimsins síðastliðið haust var hafist handa um það í mennta og menningarmálaráðuneytinu að fara ítarlega í gegnum þingsályktunina og hvað hún fæli í sér og þá var jafnframt skoðuð löggjöf í nágrannaríkjum okkar og byrjað að greina þau álitaefni sem tillagan tekur til í kjölfarið voru haldnir fundir með ráðuneytum og stofnunum sem málið varðar þingsályktunin var kynnt iðnaðarráðuneytinu og bent á að d liður tillögunnar fæli í sér úttekt á viðbúnaði ríkisins vegna starfrækslu alþjóðlegra gagnavera sambærilegir fundir voru haldnir í dóms og mannréttindaráðuneytinu

það kom fram á þessum fundum meðal annars að ísland hefði skuldbundið sig í gegnum ýmsa alþjóðasamninga bæði í lagasetningu og í alþjóðlegu samstarfi óvíst var talið hvort allar tillögur sem þingsályktunin tæki til gæti komið til framkvæmda ekki síst út af hinum alþjóðlegu skuldbindingum póst og fjarskiptastofnun og samgönguráðuneytið bentu á að netöryggismálum væri ábótavant hér á landi fjárveitingar skorti og því væri ekki hægt að tryggja innviði samskipta á íslandi að óbreyttu ef þingsályktunin kæmi til framkvæmda þannig að þeirra mat var sem sagt að skoða þyrfti málin sérstaklega til að hægt væri að hrinda tillögunni í framkvæmd ríkislögreglustjóri benti á að tryggja þyrfti vernd gagna samkvæmt tillögunni að vernd gagna samkvæmt tillögunni mundi ekki leiða til þess að ólöglegt efni yrði markvisst vistað innan íslenskrar lögsögu sérfræðingar mennta og menningarmálaráðuneytis bentu einnig á að þingsályktunin tæki fyrst og fremst til réttinda fjölmiðla og gagnabanka en ekki til þeirra skyldna sem réttindunum fylgja og þannig væri ekki gert ráð fyrir ábyrgðarreglum þar sem ábyrgðarmenn væru ábyrgir því efni sem birt væri og sem hægt væri að stefna fyrir dóm væri um að ræða brot á íslenskum lögum þannig að ljóst var eftir þessa fyrstu yfirferð að álitaefnin voru nokkur sem þurfti að skoða nánar og finna lausn á til að hægt væri að fylgjast með vilja þingsins í þessum efnum það var þá næsta skref mennta og menningarmálaráðuneytis þegar þessi staða var komin upp að skoða hvað það mundi kosta að fá á grundvelli a og b liðar þingsályktunarinnar að fá úttekt á íslensku lagaumhverfi og eftir atvikum löggjöf annarra ríkja óskað var eftir kostnaðarmati á slíkri úttekt frá lagastofnun háskóla íslands og mun hún kosta um átta milljónir króna við samninginn bætast frumvarpsvinna ásamt kynningu og samráði meðal annars við erlend stjórnvöld þetta hef ég tekið upp innan ríkisstjórnar og kynnt því ljóst má vera að það þarf þá væntanlega að leggja út í kostnað sem ekki hefur í raun verið gerð grein fyrir hvernig eigi að greiða það er kannski hluti af stærra máli sem ég held að þingið ætti almennt að skoða í sínum vinnubrögðum og það er að þegar við samþykkjum þingsályktunartillögur þá eru þær ekki kostnaðarmetnar þeim fylgir ekki sjálfkrafa fjárveiting í fjárlögum sem mætti koma þegar frumvörp þingmanna eru samþykkt fylgir þeim heldur ekki kostnaðarmat og ég held að þetta sýni okkur að ef við viljum gera alvöru úr því að styrkja þingið sem ég held að langflestir hér séu sammála um að skipti máli þá þarf líka að tryggja það að vinnubrögð þegar við vinnum úr hvort sem er þingsályktunartillögum eða þingmannamálum þau stoppi ekki á þessum hluta það er þegar þingmenn samþykki slíkar tillögur þá samþykki þeir um leið ákveðna fjárveitingu sem um leið verði gerð grein fyrir í næstu

mennta og menningarmálaráðuneytis á síðastliðnum árum þeim hefur heldur auðvitað ekki fylgt fjárveiting og þar af leiðandi hafa þær ekki komist eins hratt

held að það þurfi þá að gera ráð fyrir að annaðhvort verði skoðaðar einhverjar aukafjárveitingar til þessa máls eða mæta einhverju óráðstöfuðu fé ríkisstjórnar en í öllu falli þurfum við að taka þessi vinnubrögð til endurskoðunar lengri tíma ég vil enn fremur nefna að mennta og menningarmálaráðuneytið sendi fulltrúa samninganefndar íslands við evrópusambandið bréf til að benda á að nauðsynlegt væri að fá undanþágu frá tiltekinni reglugerð m fullnustu dóma til að koma í veg fyrir að íslendingar yrðu ekki enn verr settir vegna meiðyrðamálaflakks og heitir þetta á enskri tungu en nú er í kjölfarið var haldinn fundur með fulltrúum samninganefndarinnar fulltrúum mennta og menningarmálaráðuneytis og fulltrúum dóms og mannréttindaráðuneytis í nóvember ákveðið var á þeim fundi að dóms og mannréttindaráðuneytið mundi leita eftir sérfræðiáliti hjá réttarfarsnefnd til að fá úr því skorið hvort evrópusambandsaðild mundi breyta núverandi lagaumhverfi sem varðar fullnustu dóma ef svo væri þyrfti samninganefndin og þeir stjórnmálamenn sem taka þátt í þessu ferli að taka afstöðu til þess að óskað yrði eftir undanþágu þá vil ég einnig nefna að núna nýlega komu forsvarsmenn internet alcans á fund í mennta og menningarmálaráðuneytinu og þeirra markmið er að gera setningu aðgengilega á netinu til frambúðar meðal annars með því að taka öryggisafrit af öllum helstu vefsíðum netsins á tveggja mánaða fresti og jafnframt hafa þeir mikinn áhuga á því að skoða og skrásetja og gera aðgengilega með stafrænu formi íslenskan menningararf þeir til að mynda líta til þessarar þingsályktunartillögu í þessu sambandi og telja einmitt hennar vegna álitlegt að hýsa slíkan gagnagrunn hér á landi ef lagaumhverfinu verður breytt með það að markmiði að venda tjáningarfrelsi og frelsi til upplýsinga það tengist líka þessum alþjóðlega áhuga sem við höfum fundið fyrir í ráðuneytinu og vafalaust hafa flutningsmenn tillögunnar fundið mjög sterklega fyrir þeim áhuga að það er mikill áhugi erlendis frá ekki aðeins frá fjölmiðlum heldur líka frá öllum þeim sem eru að

að vísindagreinum og öðru slíku í gegnum netið allir þessir aðilar hafa áhuga á því að líta til þess hvernig við munum fara með þessa tillögu þess vegna tel ég það mjög mikilvægt að ég mun í kjölfar þessarar umræðu auðvitað fara með þau skilaboð sem héðan koma aftur inn í ríkisstjórn þar sem þessi fjárveitingartillaga er til skoðunar en ég held að það skipti miklu máli hvernig áfram verður haldið á málefnum þessarar tillögu ekki síst út af þessum miklu tækifærum sem í henni felast en ég held að það sé líka ástæða til að staldra við og skoða hvernig við almennt afgreiðum þingsályktunartillögur og þingmannafrumvörp ég vil að lokum segja að það er auðvitað heilmikil sérþekking á álitaefnum þingsályktunarinnar innan stjórnarráðsins og innan stofnana stjórnarráðsins við lítum hins vegar svo á að verkefnið sé allumfangsmikið og erfitt sé að vinna að því með sérfræðingum innan stjórnarráðsins og undirstofnana nema til þess komi verkefnaráðning starfsmanna starfsmanna við tiltekna þætti og úttekt lagastofnunar sem ég nefndi áðan raunar er kveðið á um það í nefndaráliti allsherjarnefndar sem fjallaði um málið að mennta og menningarmálaráðuneytið mundi ráða til sín verkefnisstjóra til að fylgja verkefninu eftir en þá komum við aftur að fjárveitingunni sem ekki fengist ég lít svo á að þessi mál þurfi að skoða bæði í þessu sérstaka tilfelli og svo til lengri tíma en ég held líka að í þessari tillögu og hvernig við vinnum úr henni felist heilmikið tækifæri til lengri tíma

og fjölgun starfa í ýmsum geirum sem tengjast þessu en líka af því að marka íslandi þá sérstöðu sem er kveðið á um í tillögunni og